Signora Presidente, onorevoli colleghi, 2011 solo cinque anni fa in molti salutavano con ingenuo entusiasmo le cosiddette primavere arabe tramutatesi precocemente in inverni islamici. La disperazione ha preso il posto del sogno, la paura si è sostituita all'ottimismo, la violenza ha occupato quelle piazze in cui prima si manifestava pacificamente. Quello che allora era il paese capofila delle aspirazioni democratiche del mondo arabo, oggi, in un Nord Africa e un Medio Oriente dilaniati da guerre civili e terrorismo, incalzati dal ritorno di uomini forti e da una perdurante instabilità economica, politica e sociale, assurge al ruolo di ultima speranza, di unica fiaccola nell'oscurità quella speranza si chiama Tunisia. Purtroppo, le sue recenti conquiste costituiscono un'architettura estremamente fragile che necessita protezione in primis da parte di noi europei, suoi immediati vicini. A questo scopo, insieme ai colleghi relatori ombra che ringrazio sentitamente per gli importanti contributi proposti e per lo spirito estremamente costruttivo che ha animato ogni fase del nostro lavoro ho affrontato i pilastri del consolidamento definitivo di un partenariato e di una cooperazione che vogliamo solidi, duraturi e fruttuosi per ambo le parti, su un piede di uguaglianza e di parità. Sviluppo economico e sicurezza sono inscindibili. La minaccia terroristica si nutre proprio di molti giovani che, delusi dall'assenza di risposte immediate alle forti aspettative suscitate dalla rivoluzione dei gelsomini, finiscono per essere facile preda per i reclutatori delle organizzazioni terroristiche, alimentando il triste primato tunisino del numero di foreign fighters La Libia è lì, a un passo, così come l'intera regione del Sahel e il suo perenne stato preinsurrezionale, in cui le bande armate jihadiste violano con facilità le frontiere. Dall'altro lato, la difficile situazione economica e finanziaria del paese, con un debito pubblico giunto ormai al 62 del PIL, con un ulteriore calo del turismo del 15, ci pone dinanzi alla necessità di intervenire tempestivamente. Senza una vera inclusione sociale, senza una lotta energica alla disoccupazione, vinceremo forse qualche battaglia ma perderemo la rivoluzione. Per questo nella relazione chiediamo un aumento deciso dei fondi dello strumento europeo di vicinato e il coordinamento degli aiuti degli altri donatori. Saluto con favore le recenti dichiarazioni dell'Alto rappresentante, che più volte ha espresso la volontà di procedere in tal senso già nel prossimo anno. Bisogna però avere il coraggio di affrontare con sincerità il nodo della sostenibilità del debito tunisino, frutto odioso peraltro degli anni della dittatura. È necessario puntare alla riconversione in progetti di investimento, in particolare sfruttando l'enorme potenziale del paese nel campo delle rinnovabili e ricucendo le disparità regionali, particolarmente evidenti nel sud e nell'ovest del paese. Il senso di responsabilità e l'impegno non difettano certo ai tunisini, che continuano ad agire, nonostante alcune fisiologiche turbolenze, con rara comunanza di intenti. L'accordo di Cartagine ha portato alla creazione di un nuovo esecutivo di unità nazionale, aperto anche alla società civile. Il primo ministro Youssef Chahed ha davanti a sé la sfida enorme di tradurre in realtà le riforme necessarie da un lato alla ripresa socioeconomica del paese, in particolare partendo dalla pubblica amministrazione e da un efficace piano anticorruzione, e dall'altro alla difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza, che sia tanto efficace quanto conforme ai principi costituzionali e allo Stato di diritto un equilibrio difficile. Davanti all'Unione e a tutti noi europei c'è invece il non meno importante dovere di essere all'altezza delle aspettative che abbiamo suscitato e alimentato. Oltre agli aiuti economici, dobbiamo incoraggiare la mobilità circolare, le facilitazioni dei visti, specie per artisti, studenti e professori, così come ogni forma di partnership nel settore della cultura. La stabilità della Tunisia è la nostra stabilità. La prosperità della Tunisia è la nostra prosperità. Per raggiungerle, gli incoraggiamenti per quanto sinceri non bastano più, se non sono seguiti da azioni che siano all'altezza delle parole del poeta Abu l Qasim al Shabbi, da sempre simbolo della lotta contro l'autoritarismo del mondo arabo, parole divenute infine parte dell'inno nazionale Se un giorno il popolo desidererà vivere, allora il destino ascolterà la sua preghiera. Come europei, come difensori della democrazia, come amici della Tunisia, abbiamo il dovere morale di essere parte del destino del popolo tunisino e di ascoltare la sua preghiera con fraterna solidarietà.